Il dibattito sta diventando troppo italiano ma io la ringrazio perché lei ha tracciato una visione all'inizio del Semestre italiano e senza visione, onorevole Weber, sarà difficile uscire dalla crisi e far diventare i nostri Paesi più forti. Certo, abbiamo bisogno che i nostri Paesi escano dalla crisi e diventino più forti per un'Europa più forte. Però non dimentichiamoci che possiamo esserlo soltanto con molta più solidarietà, molta più giustizia, con molta più uguaglianza. E allora abbiamo bisogno di cogliere tante sfide e di pensare che iniziamo tutti una legislatura. La inizia la Commissione, la inizia il Parlamento, tutte le istituzioni in questo momento sanno lo stato dell'arte dell'Europa.

Innanzitutto sulla lezione che ci arriva da questi cinque anni di crisi con il solo rigore, non usciremo dalle difficoltà.

Se pensiamo al futuro, come possiamo non investire nella ricerca?

Abbiamo bisogno di cambiare le politiche e gli approcci alle politiche. Parliamo tanto e ci scandalizziamo giustamente per quello che accade nel Mediterraneo ma fino a che noi non trasferiremo le politiche nazionali all'Europa noi non avremo una vera Europa che si occupa delle politiche dell'immigrazione.